Na taką pomoc jesteśmy wszyscy w miarę możliwości gotowi. Natomiast idea, że Europa może przyjąć miliony imigrantów bez wywołania katastrofy politycznej i społecznej w Europie jest niebezpieczną mrzonką, a sprawa uchodźców jest inną jeszcze sprawą, a tutaj, jak pan Fleckenstein słusznie powiedział, są one pomieszane.